Romániai magyarként a szolidaritás szellemében gratulálok Jerzy Buzek elnök úrnak, ő méltó utódja Hans Gert Pöttering volt elnökünknek. A szolidaritás szellemében emlékezzen vissza arra, hogy 70 évvel ezelőtt a lengyel menekülteket befogadta Magyarország! A szolidaritás szellemében fejezem ki örömünket, hogy a Solidarność egyik kulcsfigurája került a Parlament élére, de hadd emlékezzem meg II.

A lengyelektől, Kelet Európától a csatlakozásban ezt az apportot, ezt a hittöbbletet is várjuk, és ezért tekintek bizakodással Buzek elnök úr elnöksége elé.